Bezpieczne warunki pracy, szczególnie bezpieczeństwo zdrowotne, to jeden z kluczowych warunków godnej pracy i sprawiedliwego zatrudnienia. Mamy to zapisane w Karcie Praw Podstawowych Traktatu, a więc można to traktować także jako prawo człowieka. I w tym kontekście fakt tego sprawozdania, którego bardzo gratuluję sprawozdawczyni, i ten przegląd dyrektywy uważam za bardzo istotny, ponieważ rozwój nauki pozwala nam w tej chwili w zasadzie dość często robić przeglądy, które zarówno pozwolą zweryfikować listę substancji szkodliwych, karcenogenów czy mutagenów, jak i mogą pozwolić zweryfikować te dopuszczalne poziomy, którymi się posługujemy.

Za szczególnie ważną w tym sprawozdaniu uważam zresztą zgodnie z wcześniejszymi wezwaniami Parlamentu Europejskiego tę propozycję poszerzenia zakresu dyrektywy o czynniki działające szkodliwie na rozrodczość. Niepłodność, choroby układu rozrodczego, zaburzenia laktacji lub wadliwy rozwój płodu to są jedne z potencjalnych efektów działania substancji szkodliwych, a także są to jedne z najsilniejszych obaw pracowników kontekście styczności, ekspozycji na substancje szkodliwe w miejscu pracy. I ochrona prawna, i związana z nią profilaktyka dotycząca okresu ciąży nie obejmuje tego czasu, który dotyczy okresu przed zajściem w ciążę lub w ciąży na bardzo wczesnym etapie, gdy jeszcze ona nie jest formalnie stwierdzona i zgłoszona. I z tego powodu regulacje, które pozwoliłyby już wcześniej tę profilaktykę prowadzić, są bardzo oczekiwane. Dzisiaj wiemy, że tych substancji potencjalnie szkodliwych, które działają szkodliwie na układ rozrodczy, na rozrodczość, jest co najmniej kilkadziesiąt, więc bardzo ważne jest, żeby je skatalogować, żeby je analizować i stopniowo wprowadzać do tej dyrektywy. Ta kwestia dotyczy około trzech milionów pracowników, którzy są narażeni na działanie tych substancji, ale percepcja tego problemu jest o wiele ważniejsza, gdyż niepłodność jest poważnym problemem w Europie.